Las políticas económicas de los Estados miembros son de interés común de la Unión, pero, al mismo tiempo, los presupuestos nacionales son competencia de los Estados.

observancia de reglas de los Estados, en relación con sus presupuestos, porque eso afecta al conjunto de la economía y del sistema monetario europeo. Por eso, hay que evitar déficits públicos excesivos, que es algo esencial para el funcionamiento de la unión económica y monetaria, en la que se ha desarrollado sobre todo hay que reconocerlo así la unión monetaria, no tanto la unión económica. De ahí el Pacto de Estabilidad y de ahí que, en Maastricht en su momento, hoy en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el artículo 123, se prohíben los descubiertos o la concesión de créditos para tales descubiertos por el Banco Central Europeo y por los Bancos Centrales de los Estados miembros cuya divisa sea el euro. También se dice en el Tratado que ni la Unión, ni los Estados miembros asumirán ni responderán de los compromisos de los gobiernos centrales u otras autoridades públicas de otro Estado miembro. Así que cada Estado miembro tiene que garantizar sus obligaciones de deuda y el Consejo ha manifestado que todos los Estados miembros deben hacerlo y sigue confiando el Consejo en que Grecia y los demás Estados miembros vayan a tomar las decisiones adecuadas para corregir los desequilibrios económicos, para conservar la solidez del entorno económico y financiero nacional. Hay que recordar que el procedimiento de déficit excesivo prevé una supervisión de las políticas económicas en casos justificados. El Consejo va a debatir el caso de Grecia esperemos en el mes de febrero.